Goebbels que la Constitution européenne qui rendait officiels les symboles de l'Union le drapeau et l'hymne a été rejetée par les peuples auxquels elle a été soumise. Par conséquent, le traité constitutionnel n'a jamais été ratifié.